Pane předsedající, hlasovala jsem proti tomuto návrhu usnesení, neboť se domnívám, že systém konsolidovaného základu daně by měl být i dlouhodobě dobrovolný. Pokud by měl být povinný pro všechny společnosti působící na evropském území, pak způsobí zbytečnou administrativní zátěž těm společnostem, které provádí svou činnost v jedné zemi a musely by se na tento systém přeorientovat. Povinný systém může také způsobit růst nákladů, a snížit tak konkurenceschopnost na evropském trhu, zejména u malých a středních podniků. Proto by systém konsolidovaného základu daně měl být dobrovolný a dostatečně výhodný tak, aby se k němu připojilo co nejvíce společností. S tímto návrhem usnesení nemohu souhlasit také proto, že svými pravidly postupně vede ke sjednocení daňových sazeb, a to tlumí daňovou konkurenci, která je pro trh velmi dobrá. Mezi členskými státy je mnoho zásadních rozdílů v daňových předpisech i sazbách a mělo by záviset výlučně na rozhodnutí vnitrostátních parlamentů členských států, jak vysokou sazbou zatíží své poplatníky.